dve besedi glede tega samo toliko, ne, gospa poslanka, saj res bi lahko evidentirali prehode, ampak kako bojo evidentirali prehode, saj ne morejo vedeti, kdo je sploh prišel čez, kako, na kakšen način, če bi Italija Italija morala evidentirati prehode, ki jih je vsak dan na tisoče, kam bi prišli s tem seznamom, kaj bi lahko naredili tukaj, seveda se pa strinjam o drugih zadevah tudi z vami, jaz tukaj, kar vidim, eno zadevo, je ta obtožba, mislim, množba to Salvini, ke obtožuje, Slovenijo, da ne varuje dobro mejo in da zaradi tega bo postavil neke ovire med dvema mejama, ne, to je zaskrbljujoča zadeva, to je zelo zaskrbljujoča zadeva, petnajst let hodijo, dvajset let hodijo migranti, največja vrzel migrantov je bila vedno Italija, vedno spodnji del Lampeduse in in gor zgornji del, zdaj, od kadar je on prepovedal, da se tam, da prihajajo ti, migranti, ke so začeli hoditi na Grčijo, ke so začeli hoditi v Španijo, se je tudi Evropa zbudila, to je problem ta večji, Evropa mora povedati tudi svoje. Mi smo majhna država, bomo rešili probleme tako, kot moramo, ni kriva policija za to, saj imamo pač, vemo, da je podhranjena tudi policija, pol jaz bi dal v predlog rajši, če že pošiljamo mi na Hrvaško, policaje, da kontrolirajo naše Slovence dol na Pagu in ne vem kje na Rabu, vsepovsod, saj je bilo objavljeno povsod, da hodijo naši policaji te dol, pol naj tudi Evropa zrihta, da evropske države pošljejo policaje na schengenske meje, saj bi lahko Evropa poslala policaje k nam pa bi varovali skupaj, če že vidimo, da je ta problem, ker je tu bi dal jaz lahko eno rešitev, če schengenska meja je evropska meja, ni slovenska meja in na tak način moramo varovati vsi skupaj to zadevo. Zelo me je užalostilo le še ena zadeva zadnjič, ko sem bil na odboru, za notranje zadeve, ko je vodja sindikata obtožil, in se zgražal na na na vojsko, ker jim pomaga, na meji, to bi moglo biti osnova vojske, ne da jim je v napoto izjavil, kako je v napoto, če že sami se ne znamo koordinirati noter, kako bomo reševali mi problematiko meje, še sami se ne znamo med sabo zmeniti, v napoto je, kako bo v napoto, no, tu so problematike ta prave, ko bomo rešili ta problem, mislim, ta vprašanja, v glavnem z Evropo, samo tu morajo naši poslanci tudi gor poročati, tako kot poročamo mi tukaj, ne, oni poročajo tudi tam gor, schengenska meja je evropska meja, ni slovenska meja, jo hočemo varovati, jo moramo varovati vsi skupaj, tu je osnova vseh, hvala, predsednik. Hvala lepa, besedo želi še minister Branko Grims, izvolite.